Încep prin a mulțumi raportoarelor, doamnelor Flautre și Ludford, pentru buna colaborare pe care am avut o pe parcursul negocierilor. În calitate de raportor din umbră din partea grupului PPE pentru AFET, am avut și eu o mică contribuție la redactarea acestui raport. Am urmărit obținerea unui document final obiectiv și echilibrat, care să evidențieze elementele noi apărute în ultimii cinci ani, bineînțeles, în cazul în care acestea au existat. În același timp, am susținut pe parcursul întregului proces că raportul nu trebuie să se transforme într un rechizitoriu împotriva statelor membre, iar Parlamentul nu trebuie să se substituie mecanismelor de anchetă națională sau internațională și, mai ales, nu trebuie să dea verdicte și să stabilească sentințe de vinovăție. În acest scop, am depus amendamente atât în cadrul comisiei AFET, cât și în cadrul comisiei LIBE și consider că ele au contribuit la reflectarea mai echilibrată a situației din statele membre, inclusiv din România.